Panie Przewodniczący, Pani Wysoka Przedstawiciel Ashton!

osób, chrześcijan na świecie rocznie. Wszyscy, którzy przyznają się do praw człowieka, muszą aktywnie występować w obronie wolności religijnej. Sprawa wolności religijnej musi być podnoszona wobec krajów takich jak Afganistan, Irak, Sudan w ramach pomocy rozwojowej. Chiny, Indie czy Wietnam muszą słyszeć o wolności religijnej w ramach negocjacji handlowych z Unią Europejską. Wobec takich krajów jak Egipt musimy zaktywizować naszą politykę sąsiedztwa. W końcu nasza dyplomacja musi reagować w każdym przypadku na sytuację łamania prawa do wolności religijnej. Mamy więc instrumenty w ręku, musimy ich tylko użyć, musimy też przekonać świat, że po latach milczenia naprawdę wolność chrześcijan jest dla nas ważna. Tylko wtedy świat będzie nas słuchał, jeżeli nabierze wrażenia, że ta sprawa jest dla nas naprawdę ważna.